um klukkan fjórtán þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um fjárhagslega stöðu háskólanema málshefjandi er háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson menntamálaráðherra katrín jakobsdóttir verður til andsvara